Dagmar Roth Behrendt képviselő asszony kiváló jelentésével egyetértek, hogy túl kell lépnünk a korábbi félelmeinken. Az Európai Parlament két hónappal ezelőtt a proteindeficit kapcsán már elfogadta a Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján, hogy felül kell vizsgálnunk az állati eredetű fehérjeforrásokra vonatkozó tilalom felülvizsgálatát a nem kérődzők esetén. Teljesen egyetértek, hogy a mai egészségügyi szabályok esetében semmi nem indokolja, hogy a nem kérődző állatok ne kaphassanak állati eredetű fehérjéket. Ezt mielőbb fel kell oldani és a mai vita is ezt erősítette meg, és számos képviselőtársam is elmondta, amit csak meg tudok erősíteni, hogy Európában olyan fokú a takarmányhiány, olyan fokú a kiszolgáltatottság, hogy génkezelt, Unión kívüli, amerikai